Najlepša hvala za besedo, gospod podpredsednik. Najlepše pozdravljam gospo ministrico, vse poslance pa tudi vse pred ekrani doma. Vprašanje je pa za gospo Alenko Bratušek, vašo ministrico za infrastrukturo. Energetska učinkovitost stavb je s strani stroke opredeljena kot ena učinkovitejših metod za za dosego zmanjšanja porabe energentov in posledično stroškov na enoto oziroma kvadratni meter površine. Kar ima povratno ugoden vpliv tudi na okolje. V zadnjih letih smo po Sloveniji priča energetskim sanacijam hiš in večstanovanjskih stavb. Za kar imajo lastniki možnost kandidirati za subvencije ali kredite pod ugodnejšimi pogoji. Seveda je z ... Seveda je za enakimi pozitivnimi učinki tako na višino obratovalnih stroškov kot pozitivne vplive na okolje računati tudi pri prenovi stavb v javni lasti. Direktiva EU, v petnajstem členu z leta dva tisoč dvanajst skozi sedemindvajset pravi takole: "Javni javni sektor je pomemben dejavnik pri spodbujanju preusmeritve trga k učinkovitejšim izdelkom, stavbam in storitvam ter pri spreminjanju vedenja, državljanov in podjetjem pri porabi energije." Pol, Poleg tega se lahko z manjšo porabo energije na podlagi ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti sprostijo javna sredstva za druge namene, javni organi, na na nacionalni, regionalni in lokalni ravni bi morali biti zgled energetske učinkovitosti. V okviru ožjega javnega sektorja je potrebno od prvega prvega dva štirinajst dalje letno pridobiti tri procente skupne tlorisne površine stavb v uporabi tega sektorja, ki se ogrevajo ali hladijo. Na podlagi te direktive je Vlada Republike Slovenije oktobra dva tisoč petnajst sprejela dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, letos februarja pa še dopolnitev te strategije. V tej zadnji ugotavlja, da bo zaradi zamud v izvajanju programa od leta dva tisoč sedemnajst treba zastavljeni cilj doseči v sedmih letih, namesto v devetih. Zamude so nastale tudi zaradi zapoznelega sprejema strategije. Zato me, glede na to, da se leto bliža koncu, zanima, kako je z doseganjem zastavljenih ciljev za kategorije stavb v ožjem in širšem javnem sektorju, v obdobju v letih dva tisoč štirinajst do dva tisoč osemnajst, glede na zastavljene cilje in glede na obveznosti do leta do leta dva tisoč triindvajset. Naslednje vprašanje, kako kakšni so podatki za leto dva tisoč osemnajst? Ali trendi nakazujejo vsaj eventualen eventualno možnost dosega ciljev za leto dva tisoč triindvajset? Pa še, koliko je znašal neposredni prihranek pri stroških upravljanja stavb, po prenovi glede na podatke pred prenovo ob upoštevanju rasti stroškov?